Premier niveau entre les États membres eux mêmes. Depuis le début, cette procédure du pacte euro plus repose sur un accord purement intergouvernemental, à l'initiative d'un État membre, le plus important. Une fois, ça va. Mais si, pendant plusieurs années consécutives, le cheminement politique est le même, nous risquons d'aller vers de très fortes tensions nationales. Déjà, la chancelière allemande a été huée dans les rues d'Athènes et de Dublin. Il faut donc transformer peu à peu cette procédure intergouvernementale en une procédure authentiquement européenne, pas encore communautaire, mais européenne. C'est le sens des amendements adoptés par le Parlement, et le président Juncker, et vous, Monsieur le Président Van Rompuy, doivent être félicités et remerciés de les avoir adoptés. Second niveau l'acceptation par les opinions publiques dans chacun des États membres. Comment les partis, qui sont aujourd'hui dans l'opposition dans nos pays, se sentiraient ils liés par des orientations politiques sur lesquelles ils n'ont jamais été consultés? Regardons ce qui s'est passé hier aux élections irlandaises, observons le débat électoral aujourd'hui, au Portugal. La seule manière de donner à ces recommandations une forme de légitimité politique est de veiller à ce que les parlements nationaux soient associés, dès le premier jour, tout au long de la procédure du semestre européen, alors que les conclusions du Conseil ne mentionnent les parlements qu'en passant, dans la même catégorie que les régions, les partenaires sociaux ou les ONG. L'enjeu est incomparablement plus important. C'est une nouvelle dimension de la démocratie européenne que les décisions prises nous invitent à explorer.